Da ist viel zu tun! Aber das, was wir getan haben, bietet uns die Grundlage dafür, diese Ziele zu erreichen mit einem Konvent und mit der öffentlichen Debatte, die zu Recht eingemahnt wurde.